sem er að finna á þingskjali fjörutíu og sex frumvarp þetta hefur áður verið lagt fram sex sinnum og því jafnan verið vísað til efnahags og viðskiptanefndar málið hefur ekki hlotið afgreiðslu úr nefnd en á hundrað þrítugasta löggjafarþingi samþykkti nefndin að leita eftir lögfræðilegu áliti á efni frumvarpsins utan þings en þar þótti það athyglisvert og umfang þess það mikið að það reyndist of dýrt hér á eftir verður því haldið fram og færð fyrir því rök að ákvæði önnur málsgrein sjöundu grein laga númer níutíu og fjögur

í andstöðu við fertugasti grein stjórnarskrárinnar sem segir að engan skatt megi á leggja nema með lögum og í andstöðu við sjötugasta og sjöundu greinar sem segir að ekki megi fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt breyta honum eða afnema hann svo kann það líka að brjóta gegn ákvæði stjórnarskrárinnar um frelsi manna til að hafa skoðanir sú grein sem lagt er til að felld verði brott annarri málsgrein sjöundu grein hljóðar svo með leyfi herra forseta starfsmaður sem lög þessi taka til og eigi er innan stéttarfélags samkvæmt lögum þessum greiði til þess stéttarfélags sem hann ætti að tilheyra gjald jafnt því sem honum bæri að greiða væri hann í því enda fari um laun hans og önnur starfskjör samkvæmt samningum þess samkvæmt nánari ákvörðun fjármálaráðherra eða sveitarstjórnar þá ákvörðun skal tilkynna viðkomandi sveitarfélagi nú vill svo til að í fréttablaðinu tuttugasta og fimmta október er frétt um það að félag prófessora við ríkisháskóla hyggst fara í mál og það er viðtal við formann félagsins gísla má gíslason sem segir svo með leyfi herra forseta menn eru nú skikkaðir til að greiða í stéttarfélög án þess að vilja vera í þeim þar sem stéttarfélag okkar sem hefur verið til frá árinu nítján hundruð áttatíu og níu fæst ekki viðurkennt ég kannast ekki við að stéttarfélag hafi ekki fengist viðurkennt síðan á fjórða áratug síðustu aldar og finnst vinnubrögð fjármálaráðuneytisins í sovéskum anda segir gísli hann bendir auk þess á að þau stéttarfélög sem hann segir prófessora nú í hafi ekki samið fyrir prófessora og að launakjör þeirra ráðist ekki af þeim samningum sem þar eru í gildi samkvæmt þessari frétt er í rauninni ekki félagafrelsi menn geta ekki stofnað stéttarfélög á íslandi af því að fjármálaráðherra viðurkennir þau ekki þetta er náttúrlega orðin dálítið merkileg staða þar sem í upphafi síðustu aldar reis verkalýðurinn upp til að berjast gegn ofurvaldi

í þessu sambandi er kannski rétt að geta þess líka að sambærilegt gjald sem er iðanaðrmálagjalda þar sem öll iðnfyrirtæki eru skyldug með lögum til að greiða til

að það gjald hefur gengið til mannréttindadómstóls evrópu eftir dóm úr hæstarétti sem féllst á að það væri heimilt að leggja gjaldið á og sá dómstóll ákvað fimmtánda október síðastliðinn að taka það mál upp það er mjög sjaldgæft á þeim bæ að þeir taki mál upp þannig að þetta er töluverður áfangi og kann hugsanlega að leiða til þess að menn fari nú að skoða þessi mál öll sömul um skylduaðild manna að stéttarfélögum ef mannréttindadómstóll evrópu skyldi nú komast að annarri niðurstöðu en hæstiréttur íslands í þessari lagagrein sem ég las hér áðan felst í raun dulbúin skylda til aðildar að stéttarfélagi það væri mjög óskynsamlegt fyrir starfsmann að njóta ekki allrar þjónustu stéttarfélags með því að gerast félagi þótt honum væri það þvert um geð þar sem hann er þegar búinn að greiða fyrir þjónustuna með félagsgjaldinu ég mun líka færa rök fyrir því hér að ákvæðið gæti brotið gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar sem kveður á um að skattar skuli lagðir á með lögum og að ekki skuli fela stjórnvöldum hvað þá einkaaðilum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt breyta honum eða afnema hann samkvæmt annarri málsgrein sjöundu grein er ekki kveðið á um hámarksfjárhæð þess gjalds sem rennur til stéttarfélags

og það er innheimt af stjórnvöldum með stuðningi í þessum lögum þeim ber að innheimta viðkomandi gjald og rennur til aðila sem ekki er opinber aðili það er stéttarfélags sá sem á að greiða gjaldið samkvæmt þessum lögum þarf ekki að vera félagsmaður ef hann kærir sig ekki um það og hefur þar af leiðandi ekki neitt með ákvörðunina að gera það er einhver aðili félagsfundir sem ákveður félagsgjald og það er fræðilega ekkert hámark á því gjaldi þannig að félagsfundur gæti ákveðið yrði hundrað prósent af launum og launaskrifstofa ríkisins yrði að innheimta gjaldið samkvæmt þessum lögum menn hljóta nú að sjá af þessu að þetta gengur engan veginn upp bara alls ekki hvorki við stjóranrskrána þar sem einhverjum aðila úti í bæ einhverjum félagsfundi í stéttarfélagi er falin ákvörðun um það hversu mikið gjald menn eigi að greiða hversu mikinn skatt menn eigi að greiða á hundrað tuttugasta og sjötta löggjafarþingi var leitað umsagna frá ýmsum aðilum og þær bárust nokkrar um þær umsagnir er það að segja að þær eru allar nema tvær frá aðilum sem njóta núverandi kerfis skyldugreiðslu til stéttarfélaga það voru sem sagt stéttarfélög sem voru náttúrlega öll neikvæð gagnvart þessu frumvarpi engin þessara umsagna tók afstöðu til þess hvort hér væri um skattlagningu að ræða eða ekki ég ætla ekki að fara nánar ofan í þennan kafla þetta stendur allt í greinargerðinni sem er á fylgiskjalinu sem ég nefndi áðan mig langar til herra forseti að ræða af þessum dómfélagsdóm númer fjögur nítján hundruð níutíu og átta sem margoft hefur verið vísað í sérstaklega í þessum umsögnum samkvæmt fyrstu málsl sextugustu og fyrstu grein stjórnarskrárinnar skulu dómendur í embættisverkum sínum einungis fara að lögum en við höfum því miður engan sérstakan stjórnlagadómstól á íslandi eins og er víða eins og til dæmis í þýskalandi þannig að hæstiréttur hefur í einstökum málum farið í hlutverk stjórnlagadómstóls og dæmt hvort lög frá alþingi þar á meðal þessi lög hér standist stjórnarskrá það sérkennilega er að félagsdómur komst að þeirri niðurstöðu í máli númer fjögur nítján hundruð níutíu og átta að þessi grein sem um ræðir samræmdist ákvæðum stjórnarskrárinnar um félagafrelsi og það er mjög athyglisvert að félagsdómur telur sig umkominn að það er mjög athyglisvert að félagsdómur telur sig umkominn að dæma um það hvort lög frá alþingi standist stjórnarskrá ég fullyrði að dómurinn hafi ekki haft þessa heimild vegna þess að ef einhver mundi ekki una þeim dómi einhver opinber starfsmaður og mundi kæra það til almennra dómstóla sem heyra ekki undir félagsdóm þá mundi það að sjálfsögðu geta lent í hæstarétti og hvað gerðist svo ef hæstiréttur kæmist að þeirri niðurstöðu að þetta stæðist ekki stjórnarskrá eftir að félagsdómur er búinn að fella þann úrskurð þá kæmi upp mjög merkileg staða þannig að ég tel að félagsdómur hafi ekki haft heimild til þess að kveða úr og fara í hlutverk stjórnlagadómshúss mikið hefur verið rætt um það að félagsgjald sé þjónustugjald menn séu jú að borga fyrir alls konar réttindi sem stéttarfélagið afli

en það er hlutfallslegt og er yfirleitt eitt prósent eða eins og hálft prósent af launum af því að félagsfundir hafa ákveðið það þannig með skattlagningarvaldi sínu þannig að þetta getur varla verið þjónustugjald fyrir utan það að samkvæmt nýrri stefnu þá er búið að heimila forstöðumönnum ríkisstofnana að gera persónulegan samning við starfsmenn um launakjör og þá nýtur starfsmaðurinn ekki stéttarfélagsins lengur hann bara semur sjálfur nema í samningum um lágmarkslaun þannig að hann nýtur þess ekki þannig að þetta getur ekki verið sem samningar um laun geta ekki verið innifalið í félagsgjaldinu í því tilfelli í sjötugasta og sjöundu grein stjórnarskrárinnar hljóðar svo með leyfi herra forseta skattamálum skal skipa með lögum ekki má fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt breyta honum eða afnema hann enginn skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau atvik urðu sem ráða skattskyldu hér er sérstaklega kveðið á um réttarvernd borgaranna gagnvart álagningu skatta sem stjórnarskráin tryggir ekki má framselja vald til ákvörðunar skatta til stjórnvalda og álagning skatta skal vera samkvæmt lögum hvorugt er til staðar varðandi það gjald sem fjallað er um í þessu frumvarpi upphæð þess er ákveðin á félagsfundi og álagningin er ekki samkvæmt lögum það er ekkert sem segir í lögum um það hvað þetta gjald eigi að vera hátt hvort það verður eitt prósent tíu prósent fimmtíu prósent eða hundrað prósent af launum eða hvort það eigi að vera föst tala fimmtíu þúsund krónur á mánuði það er ekkert í lögunum sem segir til um það og félagsfundur hefur algerlega frjálsar hendur um það að ákveða hvað gjaldið eigi að vera í greinargerðinni með frumvarpinu eru talin upp nokkur slík dæmi og þar er meðal annars nefnt dæmi um búnaðargjaldið

landbúnaðarnefndar fyrir stuttu í síðustu viku þar sem lagt er til að búnaðargjald verði fellt niður eða skylda bændur til að greiða til stéttarfélags svo er nefnt hér dæmi um sóknargjald samkvæmt lögum númer níutíu og eitt nítján hundruð áttatíu og sjö sem er nefskattur og hækkar eins og laun og rennur til trúfélags viðkomandi en ella til háskóla íslands ef viðkomandi er ekki í neinu trúfélagi það verður ekki séð að sá trúlausi fái neina sérstaka þjónustu hjá háskólanum umfram aðra menn þannig að það er heldur ekki þjónustugjald enn fremur nefndi ég stefgjald sem er meðal annars tekið sem prósenta af tölvum hagsmuna að gæta í tölvum sem eru hugbúnaðarsmiðir þeir fá ekkert af þessu gjaldi og það er mjög sérkennilegt svo er það iðnaðarmálagjaldið sem ég nefndi rétt áðan að það er líka eitt dæmi um svona skatt og ég hef flutt um það frumvarp og það er komið núna til háttvirtrar efnahags og skattanefndar til umfjöllunar og er auk þess til umfjöllunar hjá mannréttindadómstóli evrópu sem hefur samþykkt að taka það upp eins og ég gat um áðan svo er líka spurningin um iðgjald til lífeyrissjóðs samkvæmt lögum númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö sem er heldur ekki þjónustugjald vegna þess að karlmaður sem er einhleypur og ekki eins langlífur og konan að meðaltali hann þarf að borga sama gjald eins og kona sem er langlífari hugsanlega gift nú lifa karlarnir lengur en konur nei það er nú ekki reyndin ekki með nýfædda drengi þeir lifa skemur en alla vegana þeir sem eru með maka þeir borga sama iðgjald og þeir sem eiga mörg börn sem geta notið barnalífeyris að þeir borga sama gjald þannig að þetta er ekki þjónustugjald svo mátti líka líta á útvarpsgjaldið sem undarlegan skatt en núna er búið að breyta því yfir í nefskatt eins og kunnugt er í greinargerðinni er enn fremur fjallað um félagafrelsi en ég ætla nú ekki að fara nánar ofan í það en árið nítján hundruð níutíu og tvö skrifaði elín blöndal kandídatsritgerð til embættisprófs sem fjallaði um neikvætt félagafrelsi og er það farið í gegnum þá vinnu í þessari greinargerð ég ætla ekki að fara nánar ofan í það en það sem ég ætla að geta um í lokin er skoðanafrelsi

en í þessu tilfelli þá verða menn að greiða til viðkomandi stéttarfélags og ég vil minna á að b s r b hefur sett á oddinn og boðið hingað til lands sérfræðingum á sviði réttinda manna til að njóta vatns haft mikinn áhuga á því að fólk hafi hreint vatn til að drekka og svo framvegis sem í sjálfu sér ágætt mál en það er ekki endilega víst að allir félagsmenn í b s r b séu sama sinnis þeir eru þá neyddir til þess að greiða fyrir skoðun sem þeir eru andvígir þeir verða að greiða hana og gott dæmi um einmitt slíkt er til dæmis að þegar prófessorarnir vilja stofna stéttarfélag þá er þeim í rauninni bannað það eins væri með þá sem væru á öndverðu máli og teldu til dæmis að núverandi stéttarfélög opinberra starfsmanna hafi ekki staðið sig nógu vel í því að berjast fyrir kjörum sínum og mundu vilja stofna nýtt herskárra stéttarfélag þá mættu þeir það ekki eða þeir yrðu þá að borga til gamla stéttarfélagsins líka sem hugsanlega ynni gegn stofnun nýja félagsins því það væri samkeppni við það þannig að ég held að þetta fyrirkomulag herra forseti gangi bara engan veginn upp ég ætla nú ekki að hafa þetta frekar þetta stendur hér allt í greinargerð með frumvarpinu en legg til að lokinni umræðu þá verði þessu vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar